Finanční experti sa opakovane zhodli na tom, že návrh predložený na rokovaní ministrov, ktorý stanovuje výšku príspevku krajiny podľa jej podielu na základnom imaní Európskej centrálnej banky, je v tomto prípade absolútne nevhodný, keďže zvýhodňuje krajiny s vyššími aktívami v bankovom sektore na úkor ostatných.

Otvorenou otázkou však ešte zostáva filozofia divnej solidarity stabilizačného mechanizmu, ktorý počíta aj s tým, že sa chudobné krajiny budú zadlžovať kvôli solventnosti a udržaniu vysokej životnej úrovne zle hospodáriacich bohatých krajín. Nie som si istý, či je to tak správne.